Der interregionalen Zusammenarbeit kommt in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung zu.

Grenzüberschreitende Konzepte und Projekte, wie in den Bereichen Infrastruktur, Unternehmenskooperationen, Forschungszusammenarbeit, Arbeitsmarktentwicklung und Weiterbildung, sind Motor für weite Teile der Europäischen Union. Wir brauchen klare und vereinfachte Strukturen in der Abwicklung interregionaler Projekte. Unterschiedliche nationale Anforderungen bei den Projektpartnern erschweren oft die Kooperation und die Realisierung konkreter nachhaltiger Projekte. Es ist ein wichtiger Schritt, dass der Bericht Pieper die Forderung nach einer Ausweitung des Anteils für interregionale Zusammenarbeit, Ziel 3, auf 7 aufnimmt, und ich möchte dies nachdrücklich unterstützen.